Je suis toujours sur cette ligne là. Le Parlement l'avait adoptée, le Conseil et la Commission l'ont refusée à eux de prendre leurs responsabilités aujourd'hui.